Pane předsedající, já velmi vítám, že Evropský parlament opět převzal iniciativu v klíčové oblasti digitálních a internetových technologiích. Já se domnívám, že rok 2015 bude velmi významným nejenom z pohledu prodloužení mandátu IGF, ale také z hlediska převodu kontroly nad úřadem pro přidělování internetových čísel na mezinárodní společenství, ale také posilování vlivu těch nezávislých iniciativ nebo platforem, jakými je již zmiňovaný NetMundial, který sdružuje velmi významné internetové aktéry. Já považuji stejně jako velká a významná část komunity za velmi důležité, aby Valné shromáždění OSN prodloužilo mandát Fóra pro správu internetu, protože je jednou z klíčových platforem pro diskusi o tak významném komunikačním nástroji, jakým internet je, nejenom pro komunikaci mezi lidmi, ale i z hlediska rostoucího vlivu na naše hospodářství. Fórum přišlo s velmi důležitými doporučeními, já bych chtěl zmínit dvě z nich to jsou konkurenční regulační aspekty pro internent, ale také bezpečnost údajů a ochrana uživatelů. Z tohoto pohledu je podle mého názoru jeho vliv velmi důležitý a vyslovuji se pro jeho prodloužení.